Ik steun dat volledig, maar ik wil iets zeggen over het Midden Oosten.

Dit zijn natuurlijk woorden die mooi zijn op papier, maar mijn vraag blijft nog altijd wat moet de EU doen om echt te wegen op het vredesproces? In dit verband heb ik een heel concrete vraag over het kwartet wat vindt u van het voorstel dat destijds werd gedaan door de Arabische Liga, om hen op te nemen in het kwartet, en er met name er een quintet van te maken? Ik weet dat de Verenigde Staten dat afblokken, maar wat zegt de EU daarover?